forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali hundrað og nítján